virðulegur forseti ég þakka háttvirtum þingmönnum þuríði backman orðin vissulega er það svo að það veitir ekki af að stappa stálinu í þingmannanefndina sem nú er að störfum því hún á gríðarlega erfitt starf fyrir höndum hún á meðal annars það erfiða starf fyrir höndum að taka fyrir sína eigin samflokksmenn hugsanlega draga þá fyrir landsdóm það er ekki auðvelt verk þetta plagg skýrsla rannsóknarnefndarinnar ég hef aldrei verið einn af þeim sem hafði efasemdir um innihaldið ég hef alla tíð borið von í brjósti að skýrsla yrði yfirgripsmikil og nákvæm og sú ósk rættist þetta plagg er sennilega eitt merkilegasta plagg allrar lýðveldissögunnar ef ekki íslandssögunnar ég fagna því innilega það er hins vegar ekki hægt að horfa framhjá því að í ræðum formannanna í gær var ekki eitt einasta skipti minnst á siðferðilega ábyrgð stjórnmálamanna eða þingmanna sem nú sitja á þingi það olli mér áhyggjum því þingmenn og ráðherrar núverandi þeir bera siðferðilega ábyrgð samkvæmt eðlilegum siðferðisviðmiðum sem viðhöfð eru í nágrannalöndunum það er mín von að eftir þessa skýrslu og eftir úrvinnslu hennar verði komið á siðferðisviðmiðum í íslenskum stjórnmálum því þau hafa ekki verið til staðar að mínu viti hingað til það gerum við með því að tala hér hvert við annað úr ræðupúltinu vonandi með málefnalegum hætti eins og hér í dag og oft áður ekki samt alltaf en vonandi með það að markmiði að gera íslensk stjórnmál